Man soll gar nichts ausschließen, an welcher Stelle man was machen muss. Ich gehe von heute aus.

Ich würde uns einladen, mehr nachzudenken Wie können wir Schritt für Schritt was erreichen? Es macht mir Kummer, dass wir nicht mehr erreicht haben. Deshalb vielleicht einmal einen anderen Weg wählen.